În primul rând doresc să felicit raportorul pentru munca depusă, dar și pe toți cei care au făcut posibil acest compromis.